Chtěl bych říci, že v žádném z těch ekologických cílů, které jsme si stanovili v minulých letech, jsme neuspěli. A dokonce i v této oblasti zaostáváme. Domnívám se, že to, co předložila Komise, jsou Císařovy nové šaty.